að benda á hér er málflutningur sjálfstæðisflokksins í málinu og hann verður auðvitað að bera ábyrgð á þeim málflutningi sínum síðustu tvo til þrjá daga hefur sá málflutningur verið hófstilltur og yfirvegaður einkenndust fyrstu viðbrögð sjálfstæðisflokksins í ræðu háttvirts þingmanns ólafar nordal hér í fyrradag af stillingu og yfirvegun fór hún þar fram á afsögn forsætisráðherra vegna málsins nei hún gerði það ekki en þegar hún hafði hugsað málið aðeins lengur í kastljósi síðar um kvöldið snerist málið skyndilega um það að hæstvirtur forsætisráðherra ætti að segja af sér vegna málsins axla ábyrgð með og bara með einhverjum hætti þetta er ekki málflutningur sem ber vitni um flokk sem